Quelles réalités se cachent derrière?

C'est à nous de créer les conditions de l'équilibre, de la démocratie européenne, entre la sécurité de la lutte contre le terrorisme et la préservation des libertés. C'est la raison pour laquelle je voterai contre cet accord.